Mme Vicky Ford n'est plus là, mais je n'ai pas compris je voulais le dire publiquement le sens de son intervention. Je veux rappeler que ce que je fais avec vous, avec le Conseil, depuis trois ans, c'est de construire le single rule book pour l'ensemble de l'Union européenne et du marché unique. Only one single rule book including UK. Un seul, et, d'ailleurs, nous travaillons à des compromis réguliers avec le Royaume Uni et les autres pays pour aboutir à une règle de régulation de transparence, qui concerne bien tous les acteurs, tous les produits, tous les secteurs financiers et, naturellement, il est très important que le principal secteur financier, qui est à la City, soit inclus et participe à cet effort de régulation intelligente. Il ne s'agit pas de la zone euro. Nous parlons là de la notation de produits, parfois d'États, d'entreprises, présents dans l'ensemble du marché unique, avec des conséquences systémiques. Ces notations, quand elles sont bien faites ou quand elles sont mal faites, ont des conséquences dans l'ensemble du marché unique.

Mais c'est une autre question.

Monsieur Bodu, qui a été le premier intervenant, comme je l'ai fait moi même, souligne l'importance de mettre en place un vrai régime de responsabilité civile. Il est en effet très difficile de nier l'existence d'une responsabilité pour ceux qui notent des produits financiers et qui contribuent ainsi au jugement des investisseurs.

Et voilà pourquoi je suis heureux que ce régime de responsabilité civile soit institué par le texte qui vous est soumis.

Kelly aussi, d'avoir souligné la bonne coopération entre la Commission, le Parlement, mais aussi la nouvelle Présidence irlandaise, qui est attachée à faire avancer beaucoup de sujets qui figurent sur notre agenda de régulation financière. Je remercie également Mme Gáll Pelcz de son soutien et je rappelle que le calendrier rigoureux qui est proposé dans ce texte sur la notation de la dette souveraine devrait contribuer à la stabilité, à une bonne évaluation des risques, ce que M. Giegold appelait tout à l'heure un calendrier économique, et non pas, comme on a pu quelquefois en avoir le sentiment, un calendrier politique. Mme Regner, tout à l'heure, a, je la cite, évoqué le fait qu'il fallait changer les règles du jeu. C'est ce que nous faisons, précisément.

qui, désormais, s'exerce à travers l'autorité européenne des marchés sur l'ensemble des agences de notations.

Ce sont de vrais changements. Ce ne sont pas les premiers changements depuis la crise, puisque c'est la troisième régulation. Et ces régulations, je le dis à M. Fox, sont complémentaires les unes des autres. Elles ne viennent pas se perturber les unes les autres. Nous consolidons le système de régulation et d'encadrement public des agences de notation pour avoir une évaluation juste des risques et moins d'instabilité.

Nous voulons aboutir ensemble, avec ce texte, à une évaluation sérieuse des risques, à davantage de stabilité et à une bonne supervision. Je pense que ce texte, auquel vous avez beaucoup travaillé, va y contribuer. Je veux dire

à M. Feio, à beaucoup d'entre vous qui ont évoqué l'avenir, les évolutions futures, que, comme vous nous le demandez dans cette feuille de route, Mme Berès, nous allons travailler sérieusement, bien sûr, pour évaluer ces trois récentes législations d'encadrement des agences, mais pour aller plus loin. Nous allons travailler sur cette étude détaillée, précise, concernant des solutions complémentaires ou alternatives, soit une agence indépendante de notation il ne s'agit pas que Bruxelles note

Et puis, nous continuerons à travailler, je le répète, à des étapes supplémentaires.

Bien sûr, les agences ne sont pas à l'origine de la crise, mais il est objectif de dire qu'elles ont contribué à des bulles, qu'elles ont accentué la volatilité et l'instabilité, et c'est ce à quoi veut répondre cette série de trois législations complémentaires les unes des autres depuis la crise de 2008 un premier règlement concernant l'autorisation et l'enregistrement des agences et la diminution des risques de conflits d'intérêts, un deuxième règlement sur la supervision, qui est désormais effective avec l'ESMA et, enfin, ce troisième règlement, qui s'attaque à des problèmes de dépendance à la notation, de diversité du marché, qui est trop concentré dans trop peu de mains, et d'une meilleure notation, plus encadrée, de la dette souveraine, qui lutte encore contre les nouveaux risques de conflits d'intérêts.

Je sais que cette rotation est limitée, comme ce texte le propose, à un point qui est la retitrisation. C'est un premier test pour mettre ce système à l'épreuve et la Commission, comme je l'ai rappelé, examinera pour 2015 l'éventuelle extension de cette règle à d'autres produits financiers. Voilà, Mesdames et Messieurs, en conclusion et en m'excusant de ne pas répondre à tout le monde, mais nous avons noté l'ensemble des interventions, je veux à nouveau vous remercier, remercier la Présidence, remercier votre rapporteur qui a, vite, bien et très concrètement, travaillé à cette nouvelle régulation, qui est d'intérêt général pour la stabilité des marchés financiers.